Ja, minister, Jaz mislim, da me boste gotovo podprl pri tem, da bi v državnem zboru pa vendarle o tem opravili širšo razpravo tudi o tem, da se da policiji za to področje več sredstev in da se dodatno ustrezno opremlja, se pravi, da se lahko tudi sproti odziva, ne, na nove pojave različnih oblik orožja, kot ste pravilno povedal, in res je, gre za tihotapljenje, ki prinaša izredne, ne bom rekla dobičke, ampak dobesedno zaslužkarje. Nenazadnje je prav, da državljani vejo, da ti, ki prihajajo in o katerih velikokrat slišimo besedo begunci, jaz uporabljam migranti, morajo plačati da prečkajo do prečkanje slovensko mejo tudi do deset tisoč evrov, se pravi, verjetno tukaj ne gre za begunce, ampak gre za migrante, kajti deset tisoč v evrov v žepu, ne vem, kateri državljan Republike Slovenije jih danes ima. Tako da v bistvu bi bila vesela, da tudi vi, podprete mojo pobudo, da naredimo širšo razpravo o tem in pomagamo slovenskim policistom. In nenazadnje, povedali ste, da pomaga tudi slovenska vojska, sicer vemo, da je bolj brezzobi tiger. Morda razmisli tudi o aktivaciji sedemintridesetega a člena, predvsem pa to, da tudi Slovenska vojska dobi tam, kjer pomaga, ustrezno opremo in da si lahko vsi ustrezno in kakovostno odzivajo. Zagotovo bo na ta način tudi vaše ministrstvo uspešnejše in ni v bistvu samo en del tisti, ki je problem ta trenutek, ampak tudi ta del, o katerem sem govorila jaz. Hvala lepa.